Auch wir werden der Entschließung zustimmen. Wir sollten uns allerdings darüber im Klaren sein, dass die politischen Maßnahmen nicht das eigentliche Problem der Menschenrechtsverletzungen und der Christenverfolgung beseitigen. Die Zahl alleine der verfolgten Christen stieg inzwischen auf über 200 Millionen, und erst am Wochenende wurden mindestens 33 Menschen im Kongo von Islamisten ermordet. Was ist nun unsere Antwort auf diesen tödlichen Hass? Für Christen, die Jesu Beispiel folgen wollen, kann es nur eine Antwort geben Liebet eure Feinde. Jesus selbst sagte seinen Jüngern Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Nun, kann Liebe wirklich die Antwort sein? Ja, denn Gott selbst hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahingab. Und das ist die wahre Botschaft von Weihnachten.